Najlepša hvala za besedo. Moram se odzvati na nekatere očitke, ko sem jih skozi to razpravo tudi slišal, od določenih poslancev, državne sekretarke in pa tudi ministrice. Ministrica je, prej rekla, da je zakon, da je pred nami zakon, ki omogoča najcenejšo gradnjo. Kaj pa, če bi se mi ukvarjali z najcenejšo traso? Tukaj bi se dalo veliko več prišparati, kakor pa s tem poroštvenim, zakonom. Državna sekretarka je govorila o študiji variant, da so bile narete za traso F dva dva. Tukaj gre za eno veliko laž. Bila je nareta študija variant za traso F dva, ki gre ravno tako iz Šentruperta, ampak gre po sredi doline do Letuša, in pa za traso F šest s priključkom v Arji vasi do Velenja, do Velenja. Zato so bile narejene študije variant, ampak te študije variant so bile zgoljufane. Niso bili, lahko se smejite, kakor se želite, ampak niso vi dobro to veste, da ni bilo upoštevano število delovnih mest v Celju, ponaredili so število delovnih mest v Celju, iz štiriindvajset tisoč so jih prikazali štirinajst tisoč, prav tako pa niso upoštevali faktorja kmetijskih zemljišč, kar je bistveno, bistveno, upoštevalo in favoriziralo traso F dva. Kaj so pa potem naredili? To traso F dva dva so pomaknili za kilometer pa pol proti vzhodu v pobočje Gore Oljke, in, s tem povzročili, da bo, ta trasa bistveno dražja, saj vsebuje veliko infrastrukturnih, objektov. Vi za to traso nimate študije. Če jo imate, pa vas prosim, da me v to tudi prepričate. Sem vas že večkrat tudi pozval in jaz zaenkrat tega dokumenta še nisem dobil. Moram se odzvati tudi na očitke kolega Rajha, ki je, govoril, da se v združenih civilnih iniciativah sklicujemo na raka koščaka. Rekel bom, da je to dosti žalostno, da moramo na plan privleči včasih tudi neke metulje, neke žuželke in pa neke rake, ki živijo tam v vodi, da nam pa teh sto šestdeset ljudi, ki živi na pobočju Gore Oljke, to je več kot štirideset družin, triinštirideset stanovanjskih hiš, v katerih prebiva, da nam teh sto šestdeset ljudi, nič, ne pomeni, to je dosti žalostno. Jani Prednik, kolega iz SD-ja, tudi na njega se moram odzvat. SD je praktično v vsaki vladi, od leta dva tisoč naprej so bili štirinajst let v vladi, kar je za posebej zanimivo, imeli so tudi ministra za promet. Mislim, da ni dosti, da se derejo: "Hočemo cesto," ampak jo morajo narediti, saj so oni v vladi, saj imajo oni škarje pa platno v rokah. Mogoče mislite, da jo bomo naredili iz, opozicije. Bi se pa na njegovem mestu, če bi bil na njegovem mestu, resnično zavzemal, za to, da bi gradil, tisto traso, ki bi bila najhitreje zgrajena, ne pa za najdražjo traso. Jaz sem, tudi to se tiče državne sekretarke, sem vas tudi že pozval in, bil prisiljen zdaj podati pisno poslansko vprašanje, na katerega pa moram v roku tridesetih dni, dobiti odgovor. Predložil sem vprašanje, oziroma da mi predložite vso dokumentacijo, kot izhaja iz štirinajstega člena pravilnika o vsebini, oblik in pa načinu državnega prostorskega načrta, vključno z grafiko. Idejna rešitev prostorskih ureditev za obe navedeni trasi F dva dva in F šest, ki sta bili obravnavani v študiji variant. Prav tako sem vas prosil, če lahko predložite pobudo oziroma dokument, identifikacije investicijskega projekta z vsebino, ki se nanaša na četrti odstavek osmega člena, ter na štirideseti člen, ker za pobudo velja, da vsebuje prostorske ureditve obravnavane v pobudi dokumentacijo, vezano na vrednotenje tras z ekonomskega vidika v skladu z osemnajstim členom pravilnika za F dva dva in F šest in pa za sprejeti DPN, da predložite sklep, kjer je potrjena investicijska zasnova v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, deveta alineja prvega odstavka triintridesetega člena. Pozval sem vas tudi, da predložite dokumentacijo, s katero izkazujete upravičenost potrjenega DPN, F dva dva in dokumentacijo investicijskega programa za potrjeno traso, varianto F dva dva. prosil sem vas tudi, da podate še odgovore, ki so vezana na predano dokumentacijo iz študije variant na nosilcu CD, ki ste ga kakor odgovor, posredovali na komisijo. Tukaj vas opozarjam, da smo pri pregledu predložene dokumentacije iz faze študije variant teh dokumentov ni bilo mogoče odpreti. Zato vas na tem mestu prosim, da nam podate take dokumente na nosilcu CD, da bomo lahko mi te dokumente tudi dejansko odprli z neko, normalno programsko opremo, ki se uporablja. Mi teh dokumentov na žalost, nismo mogli, odpreti. Zdaj. Kar se tiče tretje razvojne osi, pa mislim, da je vsem jasno, tudi v naši državi, verjamem da tudi jasno, vsem vam, ki ste danes, tukaj in spremljate to sejo, da je po TEŠ šest tretja razvojna os, druga plat iste medalje, da je tretja razvojna, os druga milijarda, istega, lobija. Težko je biti proti poroštvenemu, zakonu, ko država na neki nacin način zagotovi, cenejši, kredit za izgradnjo infrastrukture, se pa tukaj en preprost človek vpraša, zakaj na eni strani varčujemo, na drugi strani pa želimo graditi bistveno dražjo traso, za katero bomo dali tristo, milijonov, več. Jaz mislim, da je odgovor na dlani, da je odgovor čisto preprosto oziroma razlog, razlog je namreč ta, dražje, kot bomo gradili, več bomo lahko, pokradli. Ne vem, če sem vam zdi normalno, da od Šentruperta do Velenja, se pravi na slabih, štirinajstih kilometrih, na dobrih trinajstih kilometrih, gradimo sedemnajst infrastrukturnih objektov, šest tunelov in pa enajst, viaduktov, se pravi, na vsak kilometer več kot en infrastrukturni, objekt. To, ni, normalno. S tem projektom bomo skozi okno vrgli več kot tristo milijonov evrov. Nemogoče je, da Korošci, še leta dva tisoč devetnajst nimajo hitre ceste, čeprav bi jo že zdavnaj, lahko imeli. Nimajo pa je zato, ker gradite ceste v naši državi za gradbene barone, ne gradite, pa jih za Korošče oziroma za, državljane. Poglejte, bom povedal samo en preprost primer. Ni treba iti daleč, gremo samo čez mejo, recimo na Hrvaškem bojo gradili štiriinštirideset cela šest kilometrov dolgo progo, kar je petnajst pa pol kilometrov daljša, kot je naša, drugi, tir, ampak tisto, kar je tukaj najbolj zanimivo, je to, da bojo na Hrvaškem daljšo progo zgradili za tristo petindvajset milijonov, mi bomo pa drugi tir zgradili za milijardo dvesto milijonov. Tudi to ni, normalno, da na bo na Hrvaškem kilometer, nove železnice stal sedem milijonov, pri nas bo pa kilometer, železnice, na drugem tiru stal, več kot štiriinštirideset, milijonov. Vse vsi ti projekti, ki se zdaj dogajajo v Sloveniji, kažejo na to, da so, namenjeni, namenjeni samo preživetju gradbenih baronov, da gradimo za gradbene barone, ne gradimo pa za naše, državljane. In ravno zaradi dopuščanja takšnih praks se vozimo po slabih in uničenih, cestah, stojimo vsak dan v kilometrskih, zastojih, imamo slab javni promet, imamo zastarelo železniško, infrastrukturo, leta dva tisoč devetnajst pa se pogovarjamo, koliko je mogoče, da se iz Maribora do Ljubljane, vozimo več kot, dve uri. Namesto da bi mi varčevali in varčevali na ta način, da bi izbrali, bom rekel, pravo traso in ta privarčevani denar, namenili za obnovo, katastrofalno uničenih, cest v naši, državi. Tole, kar bom zdajle pokazal, sta sliki državne ceste skozi Savinjsko dolino, jaz vem, da je takšnih cest, v Sloveniji ogromno, in namesto da bi obnavljali te ceste, mi gradimo pregrešno drage avtoceste in denar mečemo skozi okno. Naši državljani pa se vozijo po točno takih cestah, denarja pa seveda zmanjka za te ceste, kar je zelo, žalostno. Bi pa rad poudaril, da se bom pri glasovanju o poroštvu vzdržal, zaradi tega, ker se mi zdi neumno, da varčujemo samo samo pri, cenejšemu kreditu ne varčujemo pa pri pravilni, in pa pravi hitrejši izbiri, trase in s tem bi lahko tudi privarčevali tristo milijonov evrov, kot sem, prej rekel. Kot kaže, boste dobili bitko, vojne pa ne boste dobili, na koncu ne bo nihče ničesar nesel s sabo.